Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, vous avez bien rappelé qu'il n'y a pas de solution militaire au chaos centrafricain. Pour autant, on peut tout de même regretter une nouvelle fois qu'alors qu'un des membres de l'Union européenne est engagé militairement sur le terrain, celle ci n'ait pas pu, collectivement, lui apporter un soutien dans une crise qui était tout de même largement prévisible et anticipée. C'est une nouvelle occasion manquée sur le plan militaire pour les Européens et nous sommes contraints aujourd'hui de monter dans l'urgence j'allais dire après la bataille, mais pas tout à fait, parce que les défis restent très importants cette mission pour donner une coloration un peu européenne à quelque chose qui aurait dû l'être dès le début. Pour autant, au delà de cette déception, il faut bien insister sur les responsabilités premières qui sont celles des États membres.

Certains d'entre eux nous disent amorcer actuellement un virage pour être plus actifs sur le plan diplomatique et militaire. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais j'attends que cela se traduise dans des actes, et la République centrafricaine est un des exemples sur lesquels il devrait y avoir une solidarité européenne beaucoup plus forte. Je suis également un peu inquiet quand j'entends dire que, pour cette mission européenne, nous allons faire appel massivement à des États partenaires, à des États tiers.

Je trouve que tout cela n'est pas très sérieux, ne donne pas une image d'engagement et de solidarité des pays de l'Union européenne, à la hauteur de ce que sont les enjeux. Je plaide donc vraiment pour que cette solidarité européenne s'exerce bien en amont des crises, et s'exerce également de façon plus volontaire de la part des grands États qui ont les capacités de mener ce type de mission. Permettez moi de conclure en ayant une pensée pour tout ce que fait l'Union européenne sur le plan humanitaire et qui n'est pas suffisamment rappelé.

À tous ceux qui font le procès un peu trop rapide de l'Union européenne et de son absence de la scène internationale, je crois qu'il faut toujours rappeler qu'elle reste le principal contributeur dans ce domaine, qui est important également.